Ich habe keine genauen Vorstellungen, an welchen Bereich Sie dabei denken. Wenn wir in Deutschland so eine Diskussion unter solchen Vorzeichen führen, dann denkt man im Allgemeinen an die Agrarpolitik. Ich sage nicht, dass es nicht möglich ist, in diesem Haushalt einzusparen. Aber ich sage, wenn die Mitgliedstaaten sich auf eine Position stellen und sagen, wir wollen nicht mehr in den Haushalt einzahlen, wir wollen aber, dass der Haushalt immer mehr leistet, dann sind an bestimmten Punkten Spannungen eben unvermeidbar.